Cette proposition, M. Andrieu, n'est pas un manque de respect vis à vis du Parlement, c'est tout simplement une mesure de précaution. Si le Parlement parvient, à la fin des négociations sur les perspectives budgétaires avec le Conseil, à augmenter le budget de la politique agricole commune et à l'amener au niveau de la proposition initiale de la Commission, il ne sera pas nécessaire d'appliquer cette mesure. Mais pour l'instant, le chiffre que nous avons sur la table, suite à

Plutôt que de venir maintenant avec une petite réduction et être obligé à la fin, dans quelques mois, de réduire encore plus, je pense qu'il est préférable de prendre cette mesure de précaution et je rappelle que c'est une proposition législative et que c'est à vous de décider avec le Conseil.

Cet argent n'est pas perdu.

Par contre, la discipline financière s'applique aussi à ces régions.

La Commission fait des propositions législatives dans ce cas, en prenant en compte certains règlements. Et c'est d'ailleurs le même règlement aussi qui dispose que pour que la codécision puisse s'appliquer à ce règlement, le Parlement, ensemble avec le Conseil, doivent prendre une décision avant le 30 juin.